um klukkan tólf þrjátíu í dag að loknum liðnum óundirbúinn fyrirspurnatími fer fram umræða utan dagskrá um öryggismál sjómanna málshefjandi er háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson dómsmálaráðherra ragna árnadóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund þá vill forseti geta þess að atkvæðagreiðslur verða um klukkan eitt og nýr fundur að þeim loknum